da je naša materijalna i nematerijalna kulturna baština od neprocjenjive vrijednosti.

Pogledajmo samo što znači kultura za europski turizam i time smo već sve rekli.

Zato podržavam projekt europskih prijestolnica, ali predlažem da Komisija razmisli i o tome da možda imamo i regije kao kulturnu destinaciju.